forseti ég vil hefja mál mitt með því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að flytja alþingi munnlega skýrslu um þetta alvarlega mál sem gerðist í fyrra og hver staðan er núna til að fylgjast með og koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig þegar að talið er fimmtíu þúsund tonn af sumargotssíldinni fór inn í kolgrafafjörð og drepist þar verðmætið sem má verðleggja ef við hefðum veitt það og unnið úr eins og við gerum á tvo til þrjá milljarða króna það er rétt að hafa þessar tölur í huga þegar rætt er um mótvægisaðgerðir og hvað þarf að gera vegna þess að nýlega eða í þinginu er tillaga um að auka fé til hafrannsóknastofnunar úr svokölluðum síldarsjóði um þrjátíu og ein milljón sem er verið að setja í þessa vöktun og það sem gert hefur verið hingað til þetta eru svona nefnd sem samhengi um hvers konar tölur er þarna um að ræða fyrir utan umhverfisáhrifin sem af þessu verða en það er rétt að hafa þau líka í huga eins og hér hefur komið fram ef svona mikið magn fer aftur inn í fjörðinn og drepst þar hér hefur komið fram að urðuð hafa verið fyrir utan eyri um tuttugu og fimm þúsund tonn

og skýrt okkur frá með þeim viðbragðsáætlunum og öllum þeim stofnum sem koma að við að vakta svæðið gera sér grein fyrir tímanlega ef líkur eru á að þetta endurtaki sig

desember á síðasta ári og allt fram í febrúar þannig að vöktunin er góð og mikilvæg viðbragðsáætlunin eins og hæstvirtur ráðherra nefnir í öðru lagi er tilbúin og verður þá gripið til ef það er að mínu mati á að vera inni í þeirri viðbragðsáætlun vegna þess að ég held að við verðum ekki komin með fyrirbyggjandi stórar aðgerðir hvort sem það er að loka eða annað eða gera fleiri op þannig að sjávarskipti verði meiri það kostar miklu meiri peninga og krefst meiri tíma þannig að viðbragðsáætlunin sé virk og hluti af henni held ég ef við höfum það á tilfinningunni að svona mikil síld sé komin þarna inn ég tala nú ekki um ef háhyrningar eru utan við það var talið að þeir hefðu verið rúmlega tvö hundruð í fyrra sem ef til vill hafa rekið síldina þarna inn þá eigi hreinlega að vera viðbúið í viðbragðsáætluninni að skip fái þá að veiða þá síld sem þar er og grípa til þeirrar viðbragðsáætlunar í tæka tíð frekar en að sjá á eftir síldinni inn í fjörðinn og drepast þar þá kem ég að því sem hæstvirtur ráðherra nefndi hér um fyrirbyggjandi aðgerðir hvað er hægt að gera hann nefndi nokkur atriði eins og að loka undir brúnni fimm hundruð til sex hundruð milljóna jafnvel meira það eru miklir peningar

tillögur ég held nefnilega að það sé hægt að ganga þar í viskubrunn gamalla síldarsjómanna og ég þekki gamla síldarsjómenn sem hafa lýst því nákvæmlega hvernig þeir notuðu það sem við siglfirðingar á síldarminjasafni á siglufirði höfum uppi á vegg sem heitir skilma sem var eftirlíking af fiski hvít á lit með blý framan á sem síldarsjómennirnir notuðu til að skutla á hann í sjóinn til að koma í veg fyrir að síldin færi út úr nótinni meðan var verið að herpa hana snurvoðina þetta gafst auðvitað vel og það voru miklir snillingar á hverjum bát sem höfðu þetta verkefni og sumir bátar voru með fleiri en eina skilmu það má aðeins geta þess af því að háttvirtur þingmaður róbert marshall sagði okkur sögu af sínu svæði þá má geta þess að vestfirðingar kölluðu þetta ekki skilmu heldur skelmi veit ég ekki hvort það var í dýrafirði eða hvar það var en sunnlendingar kölluðu það svo síldarfælu þetta er hægt að hugsa sér og það hafa sagt við mig gamlir síldarsjómenn og nefnt það hvort hægt sé að búa til eftirlíkingu af stórum fiski ufsa þorski eða öðru í áberandi lit og sagt er hægt að sökkva því þarna undir festa það þannig að það hreyfist svolítið til eftir straumum og hvort það hafi einhvern fælingarmátt

og ég trúi því að þessar tillaga hafi verið sendar inn líka en ég vil bara ítreka það við hæstvirtan ráðherra og lýsa stuðningi

það sé undirbúið og haft tilbúið ef þetta ætlar að endurtaka sig að lokum vil ég bara nota tækifærið aftur og þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að taka þetta mál til umræðu á alþingi vegna þess að ég held að það séu allir sammála um það að við megum ekki láta þetta gerast aftur og til þess þarf að grípa til allra þeirra ráða sem við teljum okkur ráða við til að koma í veg fyrir þetta